Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Cette phrase apocryphe attribuée à Jean Monnet prend toute son importance à l'heure où nous questionnons nos modes de vie, nos sociétés modernes, l'existence même de notre Union européenne. Pendant la crise de la COVID, la culture était présente dans tous les foyers. Lors du confinement, la culture a apporté réconfort et espoir. La culture est un élément vital d'une société, la culture exprime, représente, transcende, elle est le pont entre les générations, entre les hommes, entre les langues. Elle divertit, elle fête, elle imagine. Des musées aux théâtres, des salles de danse aux bibliothèques, la culture nous réunit. La culture est un outil privilégié pour la compréhension mutuelle et pour vaincre les discriminations mais aussi pour renforcer la dignité humaine, la démocratie, l'égalité et la solidarité les valeurs fondatrices de l'Europe. Ici même, devant vos yeux, c'est une véritable déclaration d'amour que je fais à la culture et à celles et ceux qui la font vivre. La crise, en l'absence de réaction proportionnée et ambitieuse de nos politiques, a frappé durement toutes ces personnes qui ont fait de la culture leur métier artistes, auteurs, techniciens, créateurs, intermittents. Pour tous ceux là, la relance doit être l'instant T où la culture cesse d'être un corollaire aux autres priorités et secteurs d'activité de l'Union européenne. La culture mérite de devenir une priorité à part entière, d'un point de vue politique et budgétaire. Ne pas placer la culture au cœur de notre projet européen du monde que nous souhaitons pour nos enfants, c'est à coup sûr leur laisser un monde de crises, de conflits et de guerres. Pour conclure, je reprendrai les mots récents d'Olivier Py nous devons saisir l'opportunité qui s'offre à nous, celle de recréer un projet européen au sein duquel la culture ne sera pas un luxe mais un devoir impérieux, alors nous devons.